Szczególną uwagę należy zwrócić na problemy mniejszości etnicznych i religijnych, gdyż ich wzajemne antagonizmy stają się najczęściej powodem konfliktów. Nie bez znaczenia pozostaje wciąż wzmożona aktywność Al Kaidy, której ataki zbierają każdego dnia śmiertelne żniwo. Zwracam się do europejskiej dyplomacji oraz społeczności międzynarodowej o dalsze zaangażowanie na rzecz właściwego rozwoju Republiki Iraku, w tym poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka.